þá er komið að lokum síðasta fundar alþingis fyrir jólahlé ég færi alþingismönnum öllum svo og starfsfólki alþingis þakkir mínar fyrir gott samstarf á haustþinginu og óska öllum gleðilegrar og friðsællar jólahátíðar og þakka samstarfið á því ári sem nú er brátt á enda þeim sem eiga um langan veg heim að fara óska ég góðrar heimferðar og heimkomu og bið þess að við megum öll hittast heil á nýju ári landsmönnum öllum sendi ég mínar bestu jóla og nýársóskir